Jeszcze w poprzedniej kadencji byłem jednym z inicjatorów deklaracji pisemnej przyjętej przez tę Izbę na temat konieczności wypracowania strategii przeciwdziałania bezdomności.

Mamy świadomość, że problem bezdomności nie jest prosty do rozwiązania, ale jako politycy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy bezradni i nie mamy w tej sprawie nic do zaproponowania. Dlatego wzywam Komisję Europejską do większego zaangażowania w koordynację i wymianę dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.